hæstvirtur forseti varðandi einkavæðinguna er í sjálfu sér fróðlegt að heyra það að háttvirtur þingmaður er þeirrar skoðunar að hún sé góð og hún sé besta leiðin áfram það er

þegar bankarnir eru yfirteknir af þeim sem áttu þá í raun sem voru kröfuhafarnir þegar við erum að tala um þessa banka þá voru það þeir sem háttvirtur þingmaður var að vitna í þar settum við upp regluverk eins og um bankasýsluna til þess að koma þessu armlengd frá

nálgast þetta allt upp á nýtt með sama hætti og var áður og treysta því að regluverkið eitt muni leiða til þess að betur verði gert í seinni lotunni við þurfum breytt viðhorf